herra forseti ég þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra ögmundi jónassyni fyrir góða skýrslu við heyrum að það er sleginn nýr tónn í heilbrigðismálum þjóðarinnar við heyrum nú talað um félagshyggju að við ætlum að standa saman um að vernda heilbrigðisþjónustuna grunnþjónustu samfélagsins fyrrverandi ráðherra og fyrrverandi ríkisstjórn lagði einmitt áherslu á einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu og hvernig væri hægt að reka það sem atvinnurekstur gjörólíkur hugsunarháttur sjálfstæðisflokkurinn fagnaði því sérstaklega að hægt væri að fara í miklu meiri einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu en áður var hægt í þeirri ríkisstjórn sem stofnuð var ég fagna líka þeirri yfirlýsingu hæstvirts heilbrigðisráðherra að þær vanhugsuðu hugmyndir og áform fyrrverandi ráðherra um að leggja niður sem sjálfstæðar stofnanir og sameina ég nefni heilbrigðisstofnunina á hvammstanga heilbrigðisstofnunina á blönduósi heilbrigðisstofnunina á sauðárkróki sem átti annars vegar að sameina undir fjórðungssjúkrahúsinu á akureyri og hins vegar í vesturátt við fórum um þessi svæði einmitt nú fyrir um tveimur dögum þar sem þessar stofnanir voru heimsóttum og það var sérstaklega ánægjulegt og mikil hvatning að fá að kynnast þeim mikla metnaði sem starfsfólk og íbúar bera gagnvart heilbrigðisstofnunum sínum og þannig er það um allt land í því er líka fólginn auður í því er fólgin auðlegð sem ekki er alltaf dregin upp þegar verið er að setja upp reiknimælikvarða á hvað er hagkvæmt og hvað ekki tökum hvammstanga sem dæmi síðustu tvö árin höfðu hollvinasamtök og félög á svæðinu gefið tæki til sjúkrahússins upp á tæpar tuttugu milljónir króna og nánast öll tæki og búnaður í þessum sjúkrahúsum úti um land eru gjafir frá samfélaginu sem undirstrika það að þessar heilbrigðisstofnanir eru hornsteinar þess samfélags sem þar

vegna er svo stórhættulegt þegar farið er út í vanhugsaðar skipulagsbreytingar með boðvaldi að ofan eins og fyrrverandi heilbrigðisráðherra gerði og starfsfólk og íbúar voru agndofa einn stærsti fundur í skagafirði sem ég hef verið á var einmitt mótmælafundur gegn ákvörðun heilbrigðisráðherra um að leggja sjúkrahúsið á sauðárkróki undir sjúkrahúsið á akureyri allir forstöðumenn og starfsfólk á þessum stofnunum lýsti sig reiðubúið til að spara til að axla þá ábyrgð sem verið er að gera úti um allt samfélagið um að nú verði að horfa til allra þátta en þau sögðu við viljum fá að gera það sjálf á okkar forsendum í góðri samvinnu við stjórnvöld en ekki í formi boðvalds það er þessi nálgun þessi hugmyndafræði sem nú ræður ríkjum í heilbrigðisráðuneytinu og því fagna ég herra forseti